Pamiętam dokładnie dni bezpośrednio po tragedii, kiedy komunistyczny reżim w moim kraju, w Polsce, zatajał prawdę o samym fakcie, a potem o rozmiarach katastrofy, a tysiące ludzi przepędzano bez liczenia się z ich zdrowiem w pochodach pierwszomajowych, zaledwie pięć dni po wybuchu, kiedy chmura radioaktywna obejmowała kawał Europy, docierając również do północnowschodniej części mojego kraju właśnie ten rejon Polski jako okręg wyborczy mam zaszczyt reprezentować w Parlamencie Europejskim. Wciąż nierozwiązaną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca wybuchu. Prace nad nową powłoką zostały wstrzymane ze względu na brak środków finansowych, pomoc Wspólnoty jest więc niezbędna, aby móc dokończyć prace.

Energia atomowa to doskonałe narzędzie do budowy niezależności energetycznej Europy.

Należy także aktywnie wspierać współpracę międzynarodową w podnoszeniu bezpieczeństwa jądrowego, dlatego podobne stres testy powinny zostać przeprowadzone w elektrowniach znajdujących się na Ukrainie, terytorium Rosji oraz w byłych państwach sowieckich.